la Conferencia que, como sabe, hubo en Londres el día 27 del mes pasado.

Creo que hay un acuerdo general sobre el hecho de que la prisión de Guantánamo constituye un conjunto de violaciones profundas de los derechos humanos, aberraciones jurídicas que no se pueden tolerar, que nosotros no queremos que se produzcan otra vez, que hemos criticado profundamente desde la Unión Europea. Y, precisamente por eso, queremos colaborar con el Presidente de los Estados Unidos, que decidió que se acabase con Guantánamo, que se cerrase la prisión de Guantánamo, y no solo eso, sino también que hubiera una revisión de la política penitenciaria en los Estados Unidos.

Lo digo en relación con la intervención del señor Nattrass, porque, desde luego, estoy seguro de que él está de acuerdo con que en Europa no hay nada parecido a la prisión de Guantánamo. La Unión Europea y los Estados Unidos han trabajado sobre esta cuestión a fondo. Yo he citado la declaración del pasado 15 de junio pasado en la que los Estados Unidos y la Unión Europea nos comprometemos a trabajar por la profundización en los derechos humanos y en la lucha contra el terrorismo los derechos humanos violentados en la prisión de Guantánamo, pero también la necesidad de que la lucha contra el terrorismo se lleve a cabo con un respeto absoluto de las libertades y derechos fundamentales y de la legalidad. Es importante que nosotros estemos en esa línea.

que el Presidente Obama efectúa una auténtica ruptura con el pasado es un pasar página, no solo con Guantánamo, sino también con todas las prácticas que lo han rodeado.

El Presidente Obama ha puesto fin al programa de detenciones secretas de la CIA y ha ordenado que en adelante todos los presos de los Estados Unidos sean inscritos en el registro del Comité Internacional de la Cruz Roja

Y también se ha reexaminado la política de traslado para verificar que se atiene al Derecho internacional. Esto es algo que celebramos, y así lo dijimos en esa declaración conjunta celebramos que se haya producido una revisión a fondo de la política de los Estados Unidos en materia de detenciones, de traslados, de enjuiciamientos, de interrogatorios en la lucha contra el terrorismo. Y por eso decíamos explícitamente en esa declaración que tomábamos nota del compromiso de los Estados Unidos de replantear todos los temas relativos a la seguridad, así como de revisar exhaustivamente las políticas emprendidas merced al Decreto del Presidente Obama de 22 de enero

Para conseguirlo, tenemos, sin duda, que colaborar, y a eso se ha referido muy explícitamente la diputada María Muñiz a una colaboración con los Estados Unidos.

Tenemos que cooperar entre nosotros en esta línea, tenemos que dialogar entre nosotros

Creo que es uno de los segmentos de diálogo que debemos poner en práctica en la relación con los Estados Unidos. Creo que ese diálogo en relación con las víctimas de los diferentes delitos terroristas es un elemento sobre el que hay que trabajar en el futuro, pero, en todo caso, se mantiene, como digo, un diálogo profundo con los Estados Unidos sobre este asunto.